We bevinden ons dus op een kantelpunt. We zijn vandaag allemaal slachtoffer van een wereldwijde pandemie. We weten ook hoe dat komt omdat we als mens steeds dieper indringen in de natuur.